Bijna honderd jaar geleden werden gifgaswapens voor het eerst op grote schaal ingezet in de Eerste Wereldoorlog.

De gruwel kende geen grenzen en vandaag zien wij hetzelfde gebeuren in Syrië. De waarheid is nog altijd hebben wij geen pasklaar antwoord op dergelijke barbarij, zeker niet in een uiterst ingewikkeld conflict als dat in Syrië.

Wie dat doet moet goed weten dat hij vroeg of laat in de situatie komt dat hij die dreiging misschien ook zal moeten uitvoeren. Ik geloof niet dat dat het antwoord is. Er is geen internationaal mandaat voor ingrijpen, er is geen steun bij de publieke opinie, geen draagvlak. En wie militair tussenkomt, kiest ook partij. Dat moet hij goed weten! En ik weet niet of dat in dit geval, in dit conflict waar alle partijen de meest gruwelijke oorlogsmisdaden begaan, echt wel verstandig is. Bovendien kan een ingrijpen een kettingreactie veroorzaken in de rest van de regio. Neen, diplomatie moet daarom op de eerste plaats komen. Het idee en het initiatief om de Syrische chemische wapens onder internationale controle te krijgen moet alle kansen krijgen.